er skuli ekki tilheyra samgöngugeiranum og vera undir stjórn samgönguráðherra og hefði auðvitað alltaf átt að gera það það hefði verið handhægt á sínum tíma að draga mörk ja hún var nú ekki á lausu þá draga mörk hinna svokölluðu varnarsvæða þannig að flugstöðin væri utan þeirra girðingin gat þá legið um flughlöðin ég sé ekki betur miðað við það kort sem hér er í skýrslu ráðherrans en í raun og veru se eiginlegt varnarsvæði eða þetta sem hér er kallað öryggissvæði aðeins lítill hluti svæðisins suðaustan við eða hvar það nú mundi vera flugbrautirnar þannig að allur hinn hluti svæðisins eðlilega ætti að færast undir lögsögu samgönguráðuneytisins en það verður sem sagt að taka til í þessu í vor eins og í fleiri tilvikum eftir stjórnarskiptin og svo aftur að kyoto

þá er öll undanþágan sem var grátin út fyrir ísland sextán hundruð þúsund tonna viðbótarlosunarheimild til viðbótar því að ísland fékk bestu meðhöndlun allra ríkja þegar upphaflega viðmiðunin gagnvart almennri losun var sett sem sé mátti auka losun um tíu prósent frá nítján hundruð níutíu þá verður þetta allt sprungið á borðunum eru meira en tvöföldun álversins í straumsvík tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna fyrri áfangi álvers í helguvík tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna framleiðsla við húsavík